Pane předsedající, provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je skutečně závažným dokumentem a jsem ráda, že se mu Evropský parlament věnuje. Domnívám se, že bychom měli co nejvíc zdůrazňovat vztah mezi dostupností, kvalitou a cenovou náročností.

Domnívám se proto, že poskytování zdravotní péče by mělo vzít tuto skutečnost do úvahy. Obecně si myslím, že zdravotní péče by měla být bezplatná. U lidí se zdravotním postižením je bezplatnost však absolutní nutností, a to vzhledem k velmi specifické situaci, ve které se nacházejí. Systém zdravotní péče musí vycházet těmto lidem vstříc a dělat všechno pro to, aby jim nekomplikoval již tak tíživou životní situaci.